forseta hefur borist ósk frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um að kosið verði að nýju í íslandsdeild norðurlandaráðs og fer kosningin fram nú á fundinum